Monsieur le Président, Madame la Commissaire, le rapport de notre collègue, Mme Hirsch, suggère d'intéressantes recommandations. L'insertion ou l'intégration des travailleurs venant de pays tiers doit, en effet, être facilitée par le respect du droit au travail, une coordination positive des systèmes de protection sociale et de retraite, en condamnant avec force toute forme de racisme, d'exclusion et de discrimination. La première discrimination à combattre est celle liée à l'accès au travail et à la formation. Les travailleurs issus de pays tiers ne doivent pas être utilisés comme main d'œuvre à bon marché pour peser sur les rémunérations de l'ensemble des travailleurs mais doivent disposer des mêmes droits que ceux du pays d'accueil. Le rapport aurait gagné à être plus audacieux, je crois, à ce sujet. D'autre part, il est difficile de parler d'intégration des travailleurs immigrés en opposant des critères de temps de résidence. J'ajoute que nous devrions contester avec force la criminalisation des migrants avec la directive retour et faire cesser la chasse aux étrangers avec les missions Frontex. En même temps, nous devrions empêcher les tentatives de captation à bas coût des créateurs, des chercheurs, des enseignants, des médecins, alors que leurs compétences seraient nécessaires au développement de leur pays d'origine, de telle sorte que notre Union européenne agisse pour une vraie coopération de codéveloppement.